Dobro, hvala lepa. Rad bi poudaril, da stranka SAB se prizadeva in se bo prizadevala za rast pokojnin, za izplačilo regresov in tudi odmernega odstotka, kar smo napovedali in na tem bomo naprej delali. Demografski sklad s tem nima neposredne veze. Mi imamo pokojninsko blagajno - če tej zmanjka, moramo iz proračuna. Ali se zdaj od posameznega sklada - ali SDH, ali ni važno s katerega, ali s KAD-a, zliva najprej v proračun, potem iz proračuna v pokojninsko blagajno, torej samo druga pot je, ne, tako da se razumemo. To ni neposredno v povezavi in stranka SAB se bomo prizadevali za normalno rast pokojnin, popravo krivic. Hvala lepa.